Dans un tel cas de figure, les victimes sont en droit d'attendre une vraie prise de responsabilité et qu'on leur propose de vraies solutions. Il est vrai que les actions du comité de suivi mises en place par les autorités sanitaires sont loin d'être exemptes de tout reproche. Je constate également que la question des dépassements d'honoraires pratiqués par les chirurgiens chargés de retirer les prothèses défectueuses n'a toujours pas été réellement abordée, ce qui n'est pas non plus acceptable. Gilles Pargneaux a rappelé les chiffres alarmants de cette action criminelle de la société PIP en termes de victimes. Faisant suite à la question que je vous ai posée le 13 janvier, vous me répondiez que l'inclusion dans la législation sur les dispositifs médicaux des produits injectés ou implantés destinés exclusivement à des fins esthétiques faisait partie des options notamment proposées par la Commission dans une consultation publique qu'elle avait lancée dès 2008. J'aurais voulu savoir avec précision, Monsieur le Commissaire, dans ce contexte de projet de révision de la législation sur les dispositifs médicaux, si vous vouliez si vous aviez l'intention de le faire étendre le champ d'application de cette législation aux produits esthétiques en question.